Dezvoltarea unei politici maritime integrate este o necesitate absolută având în vedere abordarea fragmentată din trecut, care a dus la ineficiență și conflicte în cadrul acestui domeniu. Raportul doamnei Meissner reiterează opinia Parlamentului European de a crea un proces decizional integrat, coerent și comun privind oceanele, mările, regiunile de coastă și sectoarele maritime. Politica integrată maritimă facilitează o abordare pansectorială a guvernanței maritime, promovând identificarea și utilizarea sinergiilor dintre politicile Uniunii Europene care țin de acest domeniu. Propunerea de regulament prevede un program care va asigura un cadru stabil de menținere a asistenței acordate inițiativelor din acest domeniu și va duce la o utilizare mai coerentă a fondurilor privind mările și zonele de coastă. Singura soluție de finanțare rentabilă și fezabilă în contextul economic actual a fost din păcate contribuția financiară modestă a Uniunii. Sper ca acest mod de finanțare să permită totuși îndeplinirea obiectivelor politicii maritime integrate pe termen scurt si mediu.